Pensez vous, Monsieur le député, que la présidence de l'OSCE a eu un certain impact positif sur l'évolution de la situation?